Gerbiama pirmininke, gerbiami kolegos, keletą metų teko dirbti transporto ministru ir gana gerai žinau šitą klausimą. Aš nekalbėsiu šiandieną lozungais, kur eina kalba apie darbuotojų tam tikras socialines garantijas, tai yra labai svarbus klausimas, tačiau labai tiesiai, o čia buvo įvardinta, tai yra rinkos perdalijimas, ir tuo būdu periferinės ir mažos valstybės praranda bet kokią galimybę patekti į didesnių valstybių, kurios yra geografiškai pačiame centre, rinką. Todėl, jeigu bus priimtas šitas sprendimas, aš tikrai noriu padėkoti pirmininkui A.

Tačiau jeigu ir bus priimtas sprendimas, norėčiau, kad būtų pasidomėta, ar tie vairuotojai, kurie yra perimti iš tokių šalių kaip Lietuva, Estija, Latvija, iš mažų šalių, ir įdarbinti užsienio kompanijose Vokietijoje, Olandijoje ir taip toliau, ar jiems yra mokamos toks pat atlyginimas, kaip ir tų šalių piliečiams už tą patį darbą, ar jie per savaitę sugrįžta pas savo šeimas, ar jie gyvena Vokietijoje, taip pat viešbučiuose ir panašiai.